Dann können sie nicht einfach eines Tages sagen Da gefällt mir diese oder jene Entscheidung nicht, deswegen gehe ich raus.